Auch die Fraktion der Grünen findet, dass der Haushalt für das Jahr 2010, den wir verhandelt und vereinbart haben, ein vertretbarer Kompromiss ist. Wir hatten zu Beginn dieser Haushaltsberatung noch etliche offene Fragen und Lücken, die nicht finanziert waren.

Dazu müssten wir alle gemeinsam handeln, was unsere Haushalte angeht, was unsere Ressourcensteuerung angeht und was unsere Art, zu wirtschaften und zu leben, angeht.

Wir müssen unsere CO 2 Werte dramatisch reduzieren. Wir müssen auf kohlenstoffarme Wirtschaft umstellen. Wir müssen deswegen natürlich auch mehr für Forschung ausgeben, und zwar Forschung in Nachhaltigkeit, in neue Werkstoffe, in neue Produkte. Nur so schaffen wir neue Arbeitsplätze. Wir müssen das so machen, dass der europäische Binnenmarkt davon profitiert, aber dass auch die Europäische Union auf dem Weltmarkt mit grünen Technologien, mit ökologischen Produkten neue Chancen hat. Nur so werden wir auch die europäischen Bürgerinnen und Bürger von der Zukunft des europäischen Projekts

Das ist nun mal die Ressource, die wir in der Europäischen Union haben und die wir ganz anders fördern müssen, damit unsere jungen Menschen in Europa, aber auch weltweit Chancen haben.

Der Haushalt 2010 ist ein gewisser Schritt in die richtige Richtung, aber das ist überhaupt nicht ausreichend!

Nur wenn wir gemeinsam diese politische Kraft zu einer wirklichen Veränderung aufbringen, werden wir auch den europäischen Haushalt in diesem Sinne verändern, die nationalen Haushalte verändern und jetzt mit Blick auf Kopenhagen in den nächsten Jahren hoffentlich in der Lage sein, Mittel bereitzustellen, damit die armen Länder vor allem südlich der Sahara in die Lage versetzt werden, zu neuen Wachstumsmodellen zu kommen, nicht unsere Fehler zu kopieren, sondern damit wir gemeinsam die Industrienationen, die Schwellenländer und die Entwicklungsländer zu einem neuen Modell des Zusammenlebens und der Wirtschaft kommen. Nur dann werden wir auch europaweit und im Weltmaßstab erfolgreich sein.